Nachdem sich der Europäische Rat in einem sehr einseitigen Verfahren eben mal 23,5 Millionen Euro genehmigt hat, werden wir sicherlich auch, um das Gleichgewicht der Institutionen zu wahren und der Handlungsfähigkeit im Parlament auch im Hinblick auf die Herausforderungen von Lissabon genügend Rechnung zu tragen, sehr zügig die notwendigen Nachträge zum Parlamentshaushalt auf den Weg bringen müssen, um der Handlungsfähigkeit der Fraktionen, der Ausschüsse, aber insbesondere auch der einzelnen Abgeordneten im Hinblick auf die kommenden Aufgaben genügend Rechnung tragen zu können.

Es geht um die Anpassung, die Erneuerung und die Ergänzung der interinstitutionellen Vereinbarung, es geht um die Überleitung von Teilen der interinstitutionellen Vereinbarung in einen mehrjährigen Finanzrahmen, der auf der Lissabon Grundlage anders entschieden wird, es geht um Mitentscheidungsverfahren in der Haushaltsordnung, und es geht beispielsweise auch um das große Paket zum Aufbau des auswärtigen Dienstes sowohl im Hinblick auf die Gewährleistung der Haushaltsrechte des Parlaments als auch im Hinblick auf die möglicherweise erforderlichen Anpassungen der Rechtsgrundlagen bei den auswärtigen Mehrjahresprogrammen. Deswegen will ich an dieser Stelle noch einmal sagen, dass das ohne Anpassung, Überprüfung und Revision eigentlich nicht zu machen ist und wir das notwendige Phasing in der budgetären Herausforderungen des Lissabon Vertrags nicht auf den Sankt Nimmerleins Tag vertagen können.